Predsednik vlade, lep dober dan, prav tako ministricam in ministrom! Bančna luknja, spoštovani predsednik vlade, leta dva tisoč trinajst, smo jo davkoplačevalci sanirali v višini treh milijard evrov plus dodatno, kot posledica reševanja situacije v slovenskih bankah pa je bila ustanovljena tako imenovana slaba banka leta dva tisoč trinajst, na začetku leta, torej kot posledica slabih bančnih praks, klientelizma, korupcije, dobesedno kraje davkoplačevalskega denarja. In namen ustanovitve slabe banke, takoj na začetku je bil dober. Resnično je bil dober kot del, način sanacije reševanja nasedlih naložb in očiščenje bank, da bodo te normalno poslovale, da bodo lahko kreditirale gospodarstvo ter tudi delovale v korist ljudem, fizičnim osebam, gospodinjstvom. Toda tipično slovensko, kmalu po vsem tem se je tudi ta zgodba o slabi banki dobesedno spridila, pokvarila. Torej prišli so spet sokoli, zavohali denar in prileteli na ta kupček denarja, tudi od zelo daleč, domači in tudi, tudi iz Skandinavije, jih poznamo. In namesto normalnega upravljanja s terjatvami se nam dogaja to, da smo priča novi privatizaciji. Se opravičujem, ne privatizaciji, ampak bolje rečeno, "prihvatizaciji" tudi tega dela premoženja. Gre torej za iste ljudi, jih poznamo, jih poznamo iz iz obdobja nastajanja bančne luknje ali pa že prej. Gre za iste ljudi, ki so ponovno tukaj poleg na temu kupčku. In zgodba o slabi banki, spoštovani predsednik vlade, ni nekaj, kar se je dogajalo deset let nazaj. Ta zgodba se dogaja danes, tukaj in zdaj, tudi pod vašo vlado. Naj predstavim primer enega podjetja. Torej obstaja s v Sloveniji podjetje, čigar lastnik je bil bankam dolžan za okrog sto milijonov evrov. In zato so bile te terjatve prenesene na slabo banko, seveda z okrog dvajsetodstotnim popustom. In glej ga glej, pojavi se neki vsem nam znani tudi sklad, ki ima sedež v davčni oazi, ki pa te terjatve seveda potem kupi in glej ga glej direktorja in lastnika tega podjetja, še vedno pusti tam na položaju, da upravlja tudi z njegovimi terjatvami. Ključno vprašanje ob tem je, ali mislite, da je ta, so to iz sklada tako nori ali pa, da gre enostavno za naš slovenski denar, ki sedaj iz davčnih oaz prihaja nazaj v Republiko Slovenijo preko slabe banke, da prihajajo ti isti ljudje nazaj do premoženja. In moje ključno vprašanje, spoštovani predsednik vlade, je: Kaj bo vlada storila, postorila, da se bo stanje v DUTB-ju, v slabi banki, normaliziralo? In kako bo preverjala te kupce, ki prihajajo in kupujejo premoženje?